Având în vedere situația alarmantă în care se găsesc tinerii europeni, adoptarea unor măsuri urgente, cum ar fi garanțiile pentru tineret, devine prioritară pentru asigurarea viitorului Uniunii Europene. Evoluția economiei trebuie să fie însoțită de eforturi de creare de locuri de muncă, concentrate pe forța de muncă tânără și consider că aceste garanții vor avea efectul scontat numai în cazul în care vor fi însoțite de o corelare între strategiile comunitare de ocupare a forței de muncă și necesitățile viitoare ale economiei europene, de noi programe menite să le asigure tinerilor o educație tehnologică performantă și, nu în ultimul rând, de o susținere a dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, prin acces sporit la fonduri europene și la consiliere în afaceri.